Pane předsedající, já bych chtěl poděkovat panu komisaři za jeho dvanáct opatření k Aktu o jednotném trhu, a že se inspiroval zprávou Maria Montiho, ale já chci zmínit jedno jméno, které je tady důležité a určitě se na tom shodneme se všemi kolegy, se kterými jsme na výboru IMCO v rámci aktivit vnitřního trhu pracovali, a to jméno je Malcolm Harbour. To je jméno, které je určitě pro toto dnešní sezení jedno z nejdůležitějších. Pan komisař se neurazí, protože ten seděl s námi na výboru, když Malcolm Harbour přišel s iniciativou týkající se vnitřního trhu, přišel s iniciativou, která znovu otevřela celou diskusi nad vnitřním trhem, a všichni kolegové, bez ohledu na politickou frakci, jestli to byli socialisté, zelení, liberálové, ECR jako takové, říkám, skoro všichni tuto myšlenku podpořili, tzn.

Já si myslím, že musíme bojovat dnes proti hospodářskému nacionalismu a jedním z nepřátel, které taky v této oblasti máme, je čas.